Als ich vor einigen Jahren grenzüberschreitend mit dem Handy in Europa telefonierte, wurden mir einmal für fünfzehn Minuten 123 Euro in Rechnung gestellt. Dank diesem Europäischen Parlament wurde dieser Abzocke ein Ende gesetzt. Sicher, ich gebe zu, bei der Roaming I Verordnung war ich etwas unglücklich. Denn zur Marktwirtschaft passt eigentlich Preisregulierung nicht. Aber wir hatten keine Wahl.

Aber wenn auf diesem Telekommunikationsmarkt kein Wettbewerb besteht, dann müssen wir regulieren, dann müssen wir einschreiten.

Wir haben den Binnenmarkt, die Bürger reisen durch Europa und werden dann extra durch Roaming abgezockt.

In den bisherigen Beschlüssen haben wir ja im Wesentlichen die Preise reguliert.

Das ist ein sehr positives Zeichen.

Wir haben alle Möglichkeiten der Datenübertragung in diese Verordnung aufgenommen, wir sind auf der Höhe der Realitäten.